Señor Presidente, estoy abrumado por la demagogia y las falsedades que estoy escuchando esta mañana aquí. En el año 2013 ha habido elecciones en Venezuela municipales, legislativas, presidenciales, regionales. Todas esas elecciones han sido ganadas democráticamente por el actual Gobierno de Venezuela. Se exige un respeto democrático al resultado de esas elecciones. Frente a ese respeto, lo que vemos es un intento de buscar, con la tensión y la desestabilización, aquello que las urnas, que los votos, no han dado. Se está tratando de derrocar al Gobierno actual de Venezuela ―democrático― en un Estado de Derecho, con una constitución con separación de poderes y con libertades de todo tipo. Se trata de reproducir los golpes institucionales de Honduras, de Paraguay y, por qué no, de llegar a la situación de Egipto hoy

Se trata de evitar el diálogo que está propiciando el actual Gobierno de Venezuela. La frivolidad con la que se acusa al Gobierno actual no tiene sentido